Bueno, no pretenderá usted que yo sea aquí el oráculo de Delfos y tenga la facultad de dar una solución a un problema de tanta complejidad. Lo que a mí me parece muy importante es reforzar los mecanismos inequívocamente establecidos para la prevención modificar los códigos penales, endureciendo las penas por esto